strafbaren Handlungen, die während eines Jahres in der gesamten Europäischen Union begangen werden, kann jeder Opfer einer Straftat werden. Was wir sehen, ist, dass Kriminalität grenzüberschreitend ist. Der Opferschutz wird es in Zukunft auch sein. Dafür sorgen wir nämlich mit der Verordnung, die wir heute beschließen werden. Diese Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen vervollständigt das Gesetzespaket des Europäischen Parlaments und des Rates zum Opferschutz.

vor Stalking entsprechend zu schützen oder auch vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, und zwar in allen Ländern der Europäischen Union, egal, in welchem Land diese Schutzanordnung gestellt wurde, unter einfachsten Regeln, die zur raschen Umsetzung und raschen Hilfe für die betroffenen Opfer führen werden. Mit dieser Verordnung, die wir heute beschließen, haben wir einen umfangreichen Opferschutz durchgesetzt, und zwar europaweit, ganz gleich, ob die Schutzmaßnahme im jeweiligen Land straf oder zivilrechtlich geregelt ist. Wir treten für die Opfer ein, andere mögen sich so hat es zumindest den Anschein zwischendurch mehr um die Täter kümmern.